Señor Presidente, creo que estamos todos de acuerdo en que, en la coyuntura actual, en la que todavía tenemos que afrontar grandes y profundos desafíos como consecuencia de la crisis, pero estamos empezando a ver algunos signos importantes de mejora en algunos indicadores económicos, en particular en el crecimiento en el comercio internacional, en la confianza de consumidores e inversores, el éxito de la Cumbre de Pittsburgh, el éxito de la reunión del G 20, la credibilidad de que, a raíz de esas reuniones se empiezan a encontrar y a aplicar las soluciones a los problemas y desafíos que estamos afrontando, es de una importancia extraordinaria. Por eso, todos los puntos de la agenda de la cumbre debieran ser, deben ser y espero que sean acordados por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno y puestos en marcha a raíz de la reunión de la próxima semana. Entre los puntos más importantes, que han citado muchos de ustedes, está la clarificación, el mensaje claro de cómo las economías más importantes del mundo quieren seguir coordinando sus actuaciones. Y ahora, el siguiente paso de la coordinación en materia de política económica debe consistir en definir una estrategia de salida y comprometer la decisión sobre cuándo y cómo se va a aplicar esa estrategia de manera coordinada. Tenemos que aprender —y creo que hemos aprendido— la lección de la crisis del veintinueve de que no se pueden retirar los estímulos demasiado pronto, cuando la economía, como alguno de ustedes ha dicho, todavía necesita andar con muletas, pero tampoco debemos prolongar los estímulos más allá de lo necesario, porque, en ese caso, repetiríamos otra vez las condiciones que dieron lugar a las burbujas y a los desequilibrios que nos trajeron esta crisis. Ése es un tema muy importante, que tiene que ser aclarado por la Cumbre de Pittsburgh. Tenemos que evitar repetir errores del pasado, no sólo en materia de políticas macroeconómicas, sino también en materia de regulación y supervisión financiera, y creo que ese compromiso ha quedado muy claro ya en las cumbres anteriores. Ahora se trata de seguir desarrollándolo, de hacer honor a los compromisos ya adquiridos, tanto a escala global como, en nuestro caso, a escala europea. Desde este punto de vista, coincido con quienes han dicho en el debate de esta mañana que no todo se debe reducir a la cuestión de las remuneraciones, pero coincido plenamente con quienes dicen que la cuestión de las remuneraciones es extremadamente importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético.

No podemos olvidar que la Comisión Europea, en abril de este año, ya envió recomendaciones a los Estados miembros en materia de remuneraciones que están prácticamente en línea con lo que ahora todo el mundo está proponiendo. Hay que seguir prestando atención a los problemas del sistema financiero —más capital, reestructuraciones y saneamiento de los balances de los bancos—, tanto a escala europea como a escala global. En un sistema financiero totalmente interconectado, de nada nos valdría resolver nuestros problemas dentro de nuestras fronteras si los demás no están resolviendo los suyos a la vez —acordémonos de cómo hace un año, el día anterior a la crisis de Lehman Brothers todavía creíamos que podíamos esquivar los mayores problemas de la crisis financiera que se había creado en Estados Unidos— y, a la vez, es totalmente cierto lo que muchos de ustedes han dicho que, al final, el objetivo político no es resolver el balance de un banco o capitalizar su pasivo el problema de fondo es el empleo, el problema de fondo es la situación de nuestras pequeñas y medianas empresas y el problema de fondo es la sostenibilidad de nuestro sistema de servicios públicos y de protección social. Pero, sin un sistema financiero en condiciones, todo lo demás no se podrá sostener. Y ése es el desafío que tiene que resolver la Cumbre de Pittsburgh, o que tiene que seguir resolviendo el G 20 en la Cumbre de Pittsburgh. Y, por último, un comentario sobre un tema que ha estado presente en muchas de sus intervenciones. Coincido con otros puntos que están en la agenda del G 20 y que muchos de ustedes han mencionado, pero me quiero referir a uno, que es el de los paraísos fiscales, el de las jurisdicciones no cooperativas. Es verdad que la reunión del G 20 de Londres no encontró soluciones para todos los problemas que plantean los paraísos fiscales. Sería muy difícil encontrar todas las soluciones en un día para un problema que está presente desde hace muchos años. Pero sí es absolutamente cierto que, desde la Cumbre de Londres de abril hasta hoy, en estos seis meses, se han resuelto, en ese punto particular —en el intercambio de información necesaria para evitar que se eludan impuestos y que se oculten a las autoridades públicas actividades económicas y financieras, utilizando la protección de los paraísos fiscales—

Por lo tanto, es verdad que no todo se está consiguiendo en seis meses, pero en seis meses estamos consiguiendo mucho en un tema que es muy importante para evitar que actividades financieras ocultas a las autoridades de regulación y supervisión creen, de nuevo, distorsiones en el sistema, y también es extraordinariamente importante, desde el punto de vista del mensaje que lanzamos a nuestros ciudadanos acerca del reparto de las cargas y de los esfuerzos necesarios para afrontar esta crisis. Y, por último, alguien ha dicho que la voz de la Unión tiene que oírse por encima de las voces de los Estados europeos miembros del G 20. La voz de la Unión Europea, les puedo asegurar que —bajo la Presidencia de Suecia y con la voz de la Comisión Europea— se escucha. Y se escucha con atención y con respeto, porque Europa, la Unión Europea, no uno o dos países europeos, la Unión Europea ha sido quien ha iniciado este proceso de coordinación a nivel global y es la que muestra las ventajas de resultados más eficaces cuando existe una verdadera coordinación.